Dlatego trzeba podkreślić, że jawność jest niezwykle istotnym elementem działania Unii Europejskiej. Władza musi być odpowiedzialna przed społeczeństwem.

Dlatego też instytucje Unii Europejskiej muszą odpowiadać przed obywatelami każdego z państw członkowskich, a sposobem na zapewnienie ciągłej kontroli wszelkiej władzy powierzonej Unii Europejskiej jest pełen dostęp do dokumentów. Chodzi tutaj przede wszystkim o dokumenty robocze, analizy, konsultacje przeprowadzane przez Komisję Europejską, czy Radę. Konieczne jest, aby wpływ grup interesów na kształtowanie regulacji był odnotowany i jawny dla każdego. Jest ważne, aby nie tylko Parlament miał pełen wgląd do takich dokumentów. Prawo demokratycznej kontroli powinni posiadać obywatele wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, tak aby dotyczyło